Ten eerste, de steun zou voortaan rechtstreeks aan banken worden verleend en niet meer naar de landen hoeven te gaan. De tweede wijziging leningen van het ESM zullen voortaan geen preferente status meer genieten.

Nederland moet voor 40 miljard euro bijdragen. Wij hebben het hier over een zeer substantieel bedrag, namelijk meer dan vijfduizend euro per Nederlands huishouden. Het spreekt voor zich dat een dergelijk verdrag met dergelijke financiële consequenties een zorgvuldig ratificatieproces behoeft.

Ons Parlement zit op dit moment aan het einde van het ratificatieproces van het ESM. Maar onze volksvertegenwoordigers zijn er onterecht van uitgegaan dat er geen rechtstreekse bankensteun kon plaatsvinden. Zelfs onze premier Marc Rutte heeft gezegd dat het ongewenst is dat het ESM direct geld aan banken zou gaan geven. En nu blijkt dat ineens toch wel te gaan gebeuren.

Ik citeer hem Rechtstreekse uitkering aan banken kan niet onder het huidige verdrag. Dan moet het verdrag worden gewijzigd en opnieuw worden geratificeerd.

Artikel 12 van het ESM is klip en klaar ESM stabiliteitssteun kan alleen aan ESM leden worden verstrekt, dus niet aan banken. Ook de tweede wijziging, die inhoudt dat de ESM leningen aan Spanje niet preferent meer zijn, betekent een cruciale wijziging van de voorwaarden van het verdrag. Onze volksvertegenwoordiging is op het verkeerde been gezet. Voorzitter, ik sluit af de Partij voor de vrijheid is van mening dat deze handelwijze ondemocratisch, onrechtmatig en onaanvaardbaar is.